Comme vous le savez, la communication de la Commission du 10 novembre 2010 sur le commerce, la croissance et les affaires étrangères, qui expose la vision de la Commission sur l'avenir de notre politique commerciale, insiste sur la nécessité de renforcer nos relations, notamment avec des partenaires stratégiques tels que les États Unis, la Russie,

Taïwan, nous avons un dialogue commercial qui fonctionne bien et qui permet également d'aborder l'avenir de nos relations. En ce qui concerne les relations commerciales de Taïwan avec le monde en général, l'événement le plus récent est la négociation d'un accord cadre de coopération économique avec la Chine que nous considérons comme un pas en avant positif et important. En effet, une bonne relation entre la Chine et Taïwan est d'une importance capitale tant en termes pratiques que dans le cadre de notre politique One China Cet accord n'est pas un accord de libre échange en tant que tel, mais plutôt un accord cadre qui sera complété dans certains domaines. Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir quelle opportunité cet accord cadre créera pour l'industrie européenne, mais nous devons nous assurer que l'intensification des relations commerciales entre Taïwan et la Chine va créer de nouvelles opportunités pour nos entreprises dans la région, plutôt que d'agir comme un obstacle. De toute façon, nous suivons ce développement de très près. Sur la question d'un accord de libre échange entre l'Union européenne et Taïwan, il est important de tenir compte de la situation unique de Taïwan, et en particulier de sa relation avec la Chine. Un des arguments avancés par Taïwan est qu'un tel accord donnera de nouvelles opportunités aux entreprises européennes, non seulement à Taïwan, mais également en Chine. Le volume impressionnant des investissements taïwanais en Chine montre l'importance des relations entre Taïwan et la Chine, tandis que l'Union européenne est également un investisseur important en Chine. Donc, nous devons considérer le renforcement des liens entre Taïwan et la Chine comme un élément positif dans le contexte plus large de nos liens économiques avec la région dans son ensemble, y compris avec la Chine. De ce point de vue, il est important d'éviter un faux départ qui pourrait compromettre le développement des bonnes relations entre la Chine et Taïwan ou qui pourrait aussi mettre en péril nos propres relations avec la Chine et Taïwan.

Et ce processus d'analyse de ce domaine est en cours.